Gospođo predsjednice, glasovao sam za ovo izvješće kolege Kukana, naravno i za ostala izvješća o novim instrumentima u djelovanju europske vanjske službe. Mislim da, što se tiče politike susjedstva, bilo je izuzetno bitno izabrati ovaj srednji put, da se nije trebalo ići putem onih koji su zagovarali da se potpuno ukine transformacijska dimenzija politike susjedstva, kao niti onaj drugi ekstrem koji je tražio potpuno novu politiku susjedstva, s novim popisom

Izabrao sam ovaj srednji put, predložio ga je kolega Kukan, Parlament ga je podržao. U njemu se zapravo ide s jednim učinkovitijim načinom u implementaciji ove politike, pogotovo naglašavanjem načela više za više, tako da će one zemlje koje su obuhvaćene politikom susjedstva, a žele brže ići s reformama, dobiti isto tako jednu veću potporu od strane Europske unije i na taj način pomoć u njihovoj transformaciji.